Der Markt für Bioprodukte wächst beständig, der Herr Kommissar hat es dargestellt. Das Nischendasein der Branche ist längst keines mehr. Bio hat sich etabliert. Interessierten Landwirten bietet die Ökolandwirtschaft ein großes Entwicklungspotenzial. Immer mehr Verbraucher kaufen ökologisch produzierte Waren. All dies unterstützen wir mit dem zu verabschiedenden Text. Wir haben realistische Vorgaben gemacht und wie ich meine auch neue Rechtssicherheit geschaffen. Gleichzeitig erhalten wir die Koexistenz von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft. Dies alles war und ist auch die Motivation für mich gewesen, mich in diesem Dossier zu engagieren. Ob neue Importbestimmungen, die Kontrollregeln, die Grenzwert und die die Rückstandsproblematik oder gemischte Betriebe, über all dies haben wir Kompromisse erzielt, mit denen der Sektor leben kann. Nicht von ungefähr haben wir für die Verhandlungen insgesamt 18 Triloge und mehr als anderthalb Jahre gebraucht. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission vom März 2014 versprach vieles, nur nicht die richtige Richtung für die Biolandwirtschaft. Letztendlich konnten wir als Parlament viele Verbesserungen in zähen Trilog-Verhandlungen unterbringen. Ich danke allen, dem Berichterstatter, der Kommission, dem Rat, dass wir am Ende ein gutes Ergebnis erzielen konnten.